Wir haben mehrfach gehört, dass der Welthandel in den letzten drei Monaten dramatisch zurückgegangen ist, obwohl wir zum Glück erfolgreiche Bemühungen von vielen WTO Mitgliedstaaten hatten, die Märkte weitestgehend offen zu halten. Ich bin auch sehr dankbar, dass die Europäische Union hier eine sehr gute Rolle gespielt und fast keine protektionistischen Maßnahmen ergriffen hat. In meinem Heimatland gibt es eine Redewendung, nämlich Angriff ist die beste Verteidigung.

Sollten wir nicht noch offensiver unsere beschlossene Strategie Global Europe aufgreifen und die darin beschlossenen Punkte offensiv durchsetzen? Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt, statt nur Protektionismus vorzubeugen, offensiv unsere Interessen wieder anzusprechen? Ich denke da an eine mögliche neue Initiative, um endlich im Rahmen der WTO voranzukommen. Ich denke daran, dass wir konsequent und zügig Freihandelsabkommen aushandeln. Wir haben in Südkorea ein Ergebnis.

Wäre es nicht ein unglaublich tolles Signal, wenn wir gerade in dieser Zeit bei diesen Freihandelsabkommen vorankommen könnten?

Wäre es nicht eine Chance, die Verhandlungen um die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen endlich wieder voranzubringen, um damit auch die Entwicklungsländer, die AKP Staaten besser in den Welthandel zu integrieren, um dort wirksam für Wirtschaftswachstum und für Armutsbekämpfung zu sorgen? Wir haben ja erleben können, dass die Staaten, die sich am Welthandel beteiligen, sich in den letzten Jahrzehnten am besten entwickelt haben. Ich wäre dankbar, dazu von Ihnen, Herr Kommissar, Antworten zu hören.